L'adozione del regolamento è recente, e abbiamo preso atto delle misure di accompagnamento definite dalla Commissione in collaborazione con l'OCSE.

Tutte le imprese estrattivo commerciali dei minerali si devono adeguare alle misure, comprese le imprese locali costituite nei contesti di estrazione. La Commissione deve dimostrare lo stesso grado di ambizione del Parlamento nella redazione delle misure di accompagnamento. Il nostro coinvolgimento è essenziale, così come diventa urgente l'adozione di misure aggiuntive, che includano i piccoli lavoratori locali come destinatari privilegiati. Occorre inoltre un'analisi approfondita di come estendere l'approvvigionamento responsabile di altri minerali che non rientrano nel regolamento, come ad esempio il cobalto.